Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will ein paar Sachen richtigstellen. Erstens Wer für PNR stimmt, der stimmt für gemeinsame europäische Regeln, der stimmt für gemeinsame Datenschutzstandards, und der stimmt für mehr und koordinierte Zusammenarbeit und gegen 28 völlig unkoordinierte Systeme, die nicht einmal technisch interoperabel sind. Als Zweites PNR ist ein Instrument gegen viele Arten von Schwerstverbrechen. Es ist nicht das Wunderinstrument gegen Terrorismus, sondern es richtet sich gegen vielerlei Schwerstverbrechen, unter denen dann unsere Bevölkerung zu leiden hat. Drittens Es gibt nur einen eng eingegrenzten Zugang zu den Daten. Es ist definitiv falsch zu behaupten, dass hier massenweise die Daten von Menschen eingesehen werden. Es werden gezielte Suchalgorithmen durchgeschickt. Willkommen im Zeitalter der modernen Technik!

2016. Man muss der Polizei und den Sicherheitsinstitutionen die moderne Technik in die Hand geben, um anschließend auch gegen die moderne Technik der Verbrecher kämpfen zu können.

Die Experten von Großbritannien, von Frankreich, von Spanien und von Belgien haben uns das ganz präzise vorgeführt und exakt gezeigt. Als Weiteres wünsche ich mir vonseiten der Grünen, dass dann, wenn die EVP einen Antrag auf mehr Geld für Europol stellt, endlich auch von den Grünen eine Zustimmung kommt.

Als wir ein europäisches System hätten haben können, hat Sophie in 't Veld sich dafür entschieden, gemeinsam mit den Grünen, gemeinsam mit den Linken, dass wir entsprechend kein gemeinsames europäisches System haben.